Pani Weber miała rację, mówiąc o tym, że ciągle trzeba dbać o standardy demokratyczne. Sytuacja w Europie jest oczywiście lepsza niż w większości krajów na świecie, ale to nie oznacza, że jest dobra. Moi koledzy z Polski przywoływali przykład jednej z telewizji, Telewizji Trwam.

Taka kara spowodowałaby upadek tej gazety.